Ich glaube, diese Alibisuche für den totalen Kracher ist Ihre Verantwortung und die Verantwortung, die Sie für Ihr eigenes Land tragen.

Und wir sehen in Meinungsumfragen, dass Sie zunehmend an Rückhalt in Ihrem eigenen Land verlieren.